virðulegur forseti góðir íslendingar menntamál og heilbrigðismál eru grundvallarmál í hverju velferðarríki hvar stöndum við í þessum málaflokkum nú þegar kreppir að þarf að nýta öll tækifæri til að forgangsraða það má finna tækifæri í kreppunni það eru tækifæri innan menntageirans af hverju nýtist ekki fjármagnið sem við setjum til menntamála betur samkvæmt svokölluðum fýsakönnunum þurfa okkar nemendur að bæta sig við mælumst í miðlungsárangri meðal viðmiðunarlanda o e c d hefur gagnrýnt yfirvöld og bent á að þessi árangur geti ekki talist ásættanlegur miðað við að ísland nýtir meira fjármagn en nokkur önnur þjóð innan o e c d á hvern nemanda það hlýtur að vera algert forgangsverkefni hjá hæstvirtum menntamálaráðherra að koma með sýn á það hvernig koma megi íslandi ofar á árangurslistann og nýta fjármagn vel það eru líka tækifæri í heilbrigðisgeiranum í kreppunni þarf að stokka upp og forgangsraða nýta hverja krónu betur ætla stjórnvöld að gera að svarið er nei það er ekkert sem bendir til þess hæstvirtur forsætisráðherra kaus að nefna ekki bleika fílinn í ræðu sinni minntist ekki orði á að fyrrum heilbrigðisráðherra væri liðhlaupinn og ríkisstjórn hennar fyrrum heilbrigðisráðherra hljóp frá verkefninu sagðist vera á hlaupum frá icesave sagðist samt bera fullt traust til félaga sinna í því máli og gerir það skilur heilbrigðismálin eftir í einu stóru tómarúmi hvað sagði fyrrum ráðherra um brotthlaup sitt í fréttablaðinu fyrsta október segir með leyfi forseta ögmundur segist skilja heilbrigðisráðuneytið eftir í góðum höndum þess starfsfólks sem þar vinnur sem og í heilbrigðisgeiranum spurður út í þá stefnumörkun sem hann skilur eftir sig segir hann hana aðallega lúta að vinnubrögðum orðrétt er síðan haft eftir háttvirtum þingmanni ögmundi jónassyni stefnumótunin í þessu ráðuneyti og stofnunum þess er að verulegu leyti óháð ríkisstjórnum og ráðherrum hún snýr að framtíðarskipan heilbrigðismála í landinu ég hef hins vegar getað komið að málum sem lúta að

hvað er fyrrum ráðherra að segja ríkisstjórn og ráðherrar skipta engu máli ég var bara upp á punt í ráðuneytinu ég kom ekkert að stefnumótun ég hafði þó smotterísáhrif á einhver vinnubrögð þetta er staðan fyrrum ráðherra kom ekki að stefnumótuninni af hverju ekki vildi hann það ekki gat hann það ekki af hverju lét fyrrum ráðherra allt dankast þetta er með öllu óskýrandi hvar var metnaðurinn virðulegi forseti hér á greinilega ekki að taka á málum og forgangsraða í heilbrigðismálunum hvorki þegar horft er til þingmála né fjárlagagerðarinnar það er engin forgangsröðun nei það á að skera flatt flóttaleið númer eitt skera flatt hulda gunnlaugsdóttir forstjóri landspítalans sem fór í ársleyfi fyrsta október gagnrýnir afar harkalega áform stjórnvalda um flatan niðurskurð á landspítalanum á morgunblaðinu í dag hún stýrði hópi sem skilaði nákvæmri aðgerðaráætlun um forgangsröðun í heilbrigðiskerfinu árið tvö þúsund og tíu fyrir stjórnvöld með aðaláherslu á svokölluð kragasjúkrahús áætlunin ber yfirskriftina frá orði til athafna hún segir í morgunblaðinu í morgun með leyfi virðulegs forseta það liggur því fyrir aðgerðaáætlun með sparnaðartölum sem hægt er að vinna eftir og draga þannig úr þeirri þjónustuskerðingu sem ella þyrfti að ráðast í en ef farið verður í flatan niðurskurð án þess að ráðast í þær hagræðingaraðgerðir sem við höfum lagt til þá er það hættulegt hulda segist vera á móti flötum niðurskurði virðulegi forseti og um slíkan niðurskurð segir hún það er auðveldasta leiðin en þá er ekki tekið á vandanum það þarf að gera stærri breytingar á þjónustu spítalanna og auðvitað er landspítalinn þar ekki undanskilinn en ef ráðist er í uppsagnir á fjögur hundruð fimmtíu til fimm hundruð manns á landspítalanum hefur það áhrif á öryggisnetið þetta er allt hárrétt hjá huldu það hæfir betur virðulegi forseti um stöðu mála innan heilbrigðisgeirans í dag að kalla stöðuna ekki frá orði til athafna heldur miklu frekar frá orði til flótta virðulegur forseti ríkisstjórnin þykist hafa jafnrétti kynjanna að leiðarljósi á tyllidögum segir ríkisstjórnin að konur eigi að koma að endurreisn íslensks samfélags en jafnréttismálin eru látin danka ríkisstjórnin samþykkti í febrúar að segja á fót jafnréttisvaktina til að meta áhrif efnahagsástandsins á stöðu kynjanna og sagðist vera einhuga um að við endurreisn íslensks efnahagslífs ætti jafnrétti kynjanna að vera haft að leiðarljósi hvar er þetta mál statt jú bryndís ísfold hlöðversdóttir sagði af sér sem formaður jafnréttissáttarinnar að eigin sögn vegna óánægju með seinagang hæstvirts félagsmálaráðherra árna páls árnasonar við ákvarðanatöku um starfsemi hópsins kvennasamtök bíða einnig í forundran eftir því að hæstvirtur ráðherra skipi jafnréttisráðsem samkvæmt á að gera eftir alþingiskosningar það er beðið og beðið ríkisstjórnin verður að taka sig saman í andlitinu í þessum málaflokki

hæstvirtur forsætisráðherra kom inn á ferðamál í ræðu sinni á síðustu árum hefur ferðamönnum fjölgað um tæplega tíu prósent árlega og verða líklega um milljón árið tvö þúsund og sextán nú þegar eru ferðamálin þriðji stærsti gjaldeyrispóstur okkar og kemur næst eftir stóriðjuútflutningi sjávarafurða það er hrópandi kostur á rannsóknum og áætlanagerð í ferðamennskunni þetta þarf að laga í ferðamennsku er mikill vaxtarbroddur sem við verðum að nýta okkur á næstum árum til að fjölga atvinnutækifærum og ná inn gjaldeyristekjum punktur hæstvirtur forsætisráðherra ferðamálin var einn sá jákvæðasti í ræðu hennar í öðrum málaflokkum er þessi ríkisstjórn að segja pass það er ekki við hæfi eins og staðan er í samfélaginu í dag góðar stundir